Señora Presidenta, quiero felicitar a los ponentes porque su trabajo va a facilitar a europeas y europeos la posibilidad de convertir sus inquietudes en iniciativas en el Parlamento Europeo. Hoy estamos mejorando la democracia, acercando los procesos de decisión a la ciudadanía y haciéndolos más abiertos y deliberativos, siempre mirando a las personas.

Nos va a obligar además a reciclarnos, a ser más visibles como responsables políticos en las comunidades virtuales, en la sociedad digital, y a ejercer otro tipo de liderazgos más cercanos y humanos. Es un paso hacia la innovación política, que debe ayudarnos a ser más transparentes y a recuperar la confianza de la gente en la política. Finalmente, la iniciativa ciudadana europea va a ser una oportunidad para que los niveles regionales superen el déficit de reconocimiento que tienen en la actual estructura institucional de la Unión. Estoy segura de que, con voluntad e imaginación, también las regiones van a utilizar este instrumento para llegar hasta aquí directamente con sus propuestas.